Od dziesięcioleci padają oni ofiarą zakazu przemieszczania się, ograniczonego dostępu do systemu ochrony zdrowia i edukacji, konfiskaty ziemi i przymusu pracy.

Wzywamy birmańskie władze do zaprzestania wszelkich form prześladowania i dyskryminacji członków tej wspólnoty oraz osądzenia winnych podżegania do przemocy, a także do rewizji ustawy o prawach obywatelskich z 1982 r.